Señor Presidente, de nuevo tenemos que prestar atención a Irak en este hemiciclo, pues están sucediendo cosas de relevancia en ese país.

El pasado 20 de enero tuvo lugar el primer Consejo de Cooperación Unión Europea Irak. Hay muchos ámbitos de interés mutuo en los que tenemos que avanzar, incluyendo, desde luego, lo que llamaríamos fortalecimiento institucional o nation building buen gobierno y respeto de los derechos humanos. No podemos olvidar a Irak. Pero, junto a ello, la parte negativa. En los últimos meses, Irak ha vuelto a la actualidad por el grave deterioro de su seguridad y el importante desafío terrorista. La violencia por diferencias religiosas y el terrorismo vinculado a Al Qaeda están causando un elevado número de víctimas.

Irak también sufre por los efectos de la crisis siria, como ya se ha dicho. Más de doscientos mil sirios se han desplazado a Irak y tenemos que seguir ayudando a estas poblaciones desplazadas. El 30 de abril tendrán lugar elecciones legislativas. Debemos contribuir a que estas elecciones sean transparentes y creíbles y a que transcurran por cauces democráticos y pacíficos.

Son preocupantes las tendencias disgregadoras —cada vez más poderosas—. Una desintegración de Irak tendría, además, efectos muy desestabilizadores en toda la región, que ya está sometida ―como todos sabemos― a múltiples tensiones y conflictos.